Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, kolegice, kolegi! Več razpravljavcev, sedem nas je bilo, ki smo ki danes izražamo eno skrb, en odnos do zdravstvenega sistema v Sloveniji, in upam, da podobno, kot je prej opozoril tudi minister nazaj, da bomo pokazali tudi družbeno odgovornost takrat, ko bomo o teh zadevah odločali, odločali o tem, da je treba državljankam in državljanom v Republiki Sloveniji zagotavljati kvaliteten, javno dostopen zdravstveni sistem. Pri tem bi jaz povedal, bi opozoril še na tole. Ustavno sodišče Republike Slovenije je petnajstega enajstega osemnajst, z odločbo odločilo, da določba zakona o zdravstveni dejavnosti, da se mora presežek odhodkov nad odhodki vračati zdravstvene dejavnosti, velja samo za javne sektorje, ne velja za zasebnike za oziroma za koncesionarje. S tem, je ustavno sodišče pretehtalo, da je svoboda gospodarske pobude višja in velja več kot pa javni interes, v korist javnega zdravja in dostopnosti zdravstvenega sistema, državljank in državljanov Republike Slovenije. Ta odločitev zdaj omogoča svobodno razpolaganje koncesionarjev s presežki, ki ustvarjajo na račun javnih sredstev, za katere govorimo, da jih rabimo več, kar pomeni, da se javna zdravstvena mreža dodatno odpira profitnemu motivu in logiki trga ter da se dodatno distancira od solidarnostne osnove, na kateri bi mogala morala temeljiti. In iluzija v tem, da so koncesionarji, v zdravstvu dobrodelci ali pa integralni del javnega zdravstva, s to odločitvijo ustavnega sodišča in posledicam, ki bojo sledile, sigurno odpadejo. Prav tako se mi zdi tudi jasno, da se tisti, ki trdijo, da so koncesionarji del javnega zdravstva in da se razlike med njimi in javnimi zavodi, praktično, da te razlik ni, globoko motijo. Ob tem se zastavlja vprašanje o temeljnih in ključnih usmeritvah zdravstvene politike v Republiki Sloveniji. In, spoštovani gospod minister, zanima me: kako boste kot minister oziroma Ministrstvo za zdravje v bran javni univerzalni zdravstveni sistem ob tem, ko vse večji del javnih sredstev namenjamo za dobičke, administrativne stroške in rezervacije privatnih zavarovalnic, ki so vključene v sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?" Ugotavlja seveda najmanj šestdeset milijonov letno dobičkov, da ne govorim o izjemno visokih administrativnih stroških napram zavarovalnici, javni, ki ste jo nekoč vi vodili kot direktor, ki ima v bistvu te nižje stroške. Naprej. dobičkom iz naslova koncesij, ki jih je sedaj omogočilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Tretjič, zloglasnega tretjega, sedmega odstavka triinpetdesetega c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omogoča, upravam javnih, zdravstvenih ustanov, bolnišnicam in zdravstvenim domovom, da praktično skorajda brez roka, ni ni napisanega pravila, storitve, ki jih financira zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji, prenašajo zasebnim izvajalcem brez koncesije. In četrtič bi rad rekel ...